Y en este contexto hemos tomado nota de las informaciones que nos ha presentado el Tribunal de Cuentas, en el sentido de que no se han detectado en este primer ejercicio errores materiales en la aplicación del presupuesto.

También habría que mejorar los mecanismos de delegación de gastos y mejorar las sinergias entre la Comisión y los servicios diplomáticos de los Estados miembros al objeto de tener un verdadero servicio diplomático eficaz y una política exterior que sea digna de tal nombre.